qui est à la fois porteur de merveilles, mais éventuellement porteur de risques graves, et parfois même abjects pour tous, notamment pour les enfants, est quelque chose de très réussi.

Vous avez parlé de la convention de La Haye et donc, indirectement, de la législation facilitant l'exécution des décisions de justice.